Ils donnent une base légale à un travail, qu'en fait, la Commission réalise déjà lorsqu'elle fait partie de la troïka dans les pays qui sont, comme on dit, sous programme ou lorsqu'elle interagit avec les États membres dans le cadre de leur procédure budgétaire.

On ne peut pas se construire un avenir sur les déficits et la dette.

C'est ce qu'on a dit dans le six pack c'est ce qu'on redit dans le two pack mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique. Autrement dit, il nous faut également, en complément et non pas en substitut de cela, bien sûr, une forme de mutualisation de la dette qui nous permette d'avoir des taux d'intérêt qui rendent la dette soutenable. Il nous faut également, et c'est encore plus important, une convergence fiscale pour assurer que, non seulement, nous avons des dépenses soutenables mais que nous avons des recettes qui sont capables de financer ces dépenses. Enfin, il nous faut investir, investir et investir encore pour permettre le redéploiement de notre économie. C'est cela, Marianne, que nous avons voulu introduire dans le cadre du two pack Bien sûr, Paris ne s'est pas fait en un jour mais, néanmoins, on ne peut pas continuer à dire que la discipline c'est pour tout de suite et que tout le reste suivra plus tard. C'est aujourd'hui que nous devons mettre en place des règles de discipline budgétaire et cela fait maintenant un an que c'est fait. C'est aujourd'hui que nous devons commencer à mettre en place une mutualisation de la dette. C'est aujourd'hui que nous devons commencer à mettre en place une convergence fiscale.

Nous ne pouvons donc pas, sans arrêt, dire oui à la discipline tout de suite, et tout le reste suivra un jour.

Ces mesures sont nécessaires depuis deux ans et nous n'avons pas encore commencé à les mettre en œuvre.

Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, les pays contributeurs nets et dans ce cas là mon pays en est un prêtent de l'argent, qu'ils n'en donnent pas. Pour ces prêts, ils reçoivent des intérêts et j'ajoute à cela que des pays comme l'Allemagne, aujourd'hui, se font payer par les investisseurs pour placer leur argent. Leurs taux d'intérêt sont négatifs.